hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir tillögu til á þeirri þriðju í þessari lotu frá íslandsdeild vestnorræna ráðsins en hún fjallar um samstarf við færeyjar og grænland á sviði menntunar heilbrigðisstarfsmanna starfsmannaskipta og veitingu heilbrigðisþjónustu á milli landanna en þannig er mál með vexti að vestnorræna ráðið heldur á ári hverju þemaráðstefnu og sú ráðstefna sem átti sér stað í janúar síðastliðnum fór fram hér á landi á ísafirði og fjallaði um heilbrigðismál og vaninn er sá að þegar vestnorræna ráðið heldur þemaráðstefnu þá fæðast út úr því starfi nokkrar hugmyndir um með hvaða hætti er hægt að auka samstarf landanna á því sviði sem um ræðir og þessi á er afrakstur þessarar vinnu og ég trúi því að á þessu ári á meðan ég gegni formennsku í vestnorræna ráðinu þá verði mikil áhersla á að fylgja eftir þessum tillögum er varða heilbrigðismálin og þessi ráðstefna í janúar hefur hlotið þau ummæli að hún hafi verið virkilega nytsamleg og leitt fram mörg sjónarmið og margar ályktanir sem sýna okkur fram á að það er hægt að ná árangri með auknu samstarfi landanna bæði varðandi það að ná hagræðingu og eins það að efla heilbrigðisstarfsemi í löndunum öllum þremur við munum í framhaldinu verði þessi á samþykkt hér á alþingi eiga samráð við heilbrigðisráðherra allra landanna þriggja um það með hvaða hætti við getum með sem skjótvirkustum hætti komið þessum tillögum í framkvæmd en það liggur fyrir skýrsla og samantekt á þessari þemaráðstefnu sem átti sér stað í janúar og það voru um fjörutíu aðilar sem sagt bæði úr pólitíkinni og úr fræðasamfélaginu og sérfræðingar í heilbrigðismálum sem tóku þátt í ráðstefnunni á ísafirði um tuttugu manns sem tóku þar til máls með innlegg inn í þessa umræðu og það var sem sagt sammæli þeirra sem þarna tóku þátt að það væri mjög mikilvægt að styrkja vestnorræna samvinnu á sviði heilbrigðismála og það mundi gagnast öllum löndunum þremur við eigum það auðvitað sameiginlegt að það er dreifbýli í öllum þessum þremur löndum þetta eru frekar litlar þjóðir en engu að síður með mikinn metnað til þess að gera vel og við eigum marga góða sérfræðinga og gott heilbrigðisstarfsfólk og marga góða aðila sem hafa lagt margt gott til og við teljum að það sé algjörlega ljóst að það sé hægt að vinna þéttar saman á milli þessara þriggja landa en það þarf þá að víkja burt einhverjum hindrunum viljinn er til staðar en það sem vantar kannski upp á er að fólk kynnist betur og þessi tillaga hér hefur það meðal annars í för með sér að því er við teljum að aukið samstarf verði raunveruleiki betri miðlun upplýsinga eigi sér stað betri miðlun þekkingar og reynslu öllum til gagns og þetta samstarf gæti jafnframt falið í sér efnahagslegan ávinning vegna aukinnar hagkvæmni og styrkt svæðisbundna samvinnu við þekkjum það að það er mikil reynsla til staðar innan kerfisins í öllum þremur löndunum og við teljum að með formlegum starfsmannaskiptum yrði miðlun þekkingar og reynslu innan vestnorræna heilbrigðiskerfisins tryggð á sama tíma væri stuðlað að uppbyggingu tengslanets og persónulegra kynni milli vestnorrænna heilbrigðisstarfsmanna en í ályktuninni er skorað á ríkisstjórnina að efna til samstarfs við stjórnvöld færeyja og grænlands um menntun heilbrigðisstarfsmanna í löndunum þremur og að tryggja möguleika starfsmannaskipta milli landanna jafnframt að það verði kannaðir möguleikar á því að þróa frekara samstarf á sviði geðlæknisþjónustu bæði hvað varðar menntun starfsmanna og meðferð fyrir sjúklinga en það voru nokkrar höfuðályktanir sem voru svona megin niðurstaðan af ráðstefnunni á ísafirði og það má í rauninni segja að tvær þeirra birtist okkur hér það er varðandi menntunina og starfsmannaskipta og jafnframt aukið samstarf á sviði geðlæknisþjónustu

en það var jafnframt talað sérstaklega um brjóstakrabbamein og samstarf á því sviði og jafnframt um sjúkraflutninga vegna þess að við eigum öll við það að etja að vera hérna með stórt hafsvæði sem við þurfum að gæta að og í sumum tilvikum gæti verið betra að nýta krafta hvers annars og þá stoðþjónustu og grunnþjónustu sem er til staðar í löndunum þremur frekar en að fljúga með sjúklinga eins og stundum er gert frá færeyjum og grænlandi til danmerkur þannig að þetta er eitthvað sem við teljum að sé brýnt að skoða og var niðurstaða ráðstefnunnar jafnframt kom fram á ráðstefnunni að skoða þann möguleika að eiga samstarf varðandi innkaup lyfja þannig að það er margt nytsamlegt að finna í þessari skýrslu og ég veit til þess að hún hefur nú þegar lent á borði heilbrigðisráðherra og ég vonast svo sannarlega til þess að heilbrigðisráðherrar landanna þriggja muni eiga með sér gott samstarf herra forseti ég vil að lokum óska eftir því að þessari tillögu verði vísað til